Mindannyian tudjuk, hogy a nemzeti romaintegrációs stratégiák végrehajtása terén komoly hiányosságok vannak az Unió tagállamaiban. A kérdés itt és most az, hogy komolyan veszik e a tagállamok a romák helyzetének javítására irányuló erőfeszítéseket, ennek érdekében pedig készek e egy hosszú folyamat kezdeti lépéseinek megtételére. Pozitív változás rövid távon nagyon nehezen remélhető, ám a későbbi sikerek alapjait most kellene lefektetni. A problémák hatékony kezeléséhez a pénz csak az egyik fontos tényező nagyon sokszor azt látjuk, hogy a rendelkezésre álló pénzalapok nem jutnak el a kedvezményezettekhez, továbbá a programok monitoringja során komoly rendellenességeket tapasztalunk. Fontos szempont az is, hogy az egyes tagállamok földrajzilag kiegyensúlyozottan kezeljék a kérdést nem lehet csupán a nagyvárosok peremkerületeiben koncentrálódó közösségekre összpontosítani, a vidéki környezetben élő romák problémáira is megoldásokat kell keresni. Egészen konkrétan olyan elképesztő meglátásokkal is találkozhat az ember, miszerint Romániában az ország nyugati és központi területeire ebből a szempontból nem szükséges figyelni, hiszen az igazi problémák délen és keleten vannak.

Románia esetében az ország egész területén élnek roma közösségek és sajnos hasonlóan nehéz szociális körülmények között. A Bizottságra fontos szerep hárul a stratégiák életbe ültetése során, hiszen a roma közösségek helyzetének javítása közös felelősségünk, európai ügy, amelyet nem lehet csupán néhány tagállam feladataként felfogni.